Wir wollten nicht in einer Situation stehen, in der wiederum Hunderte von Menschen deren Zahl wir nicht einmal mehr genau überprüfen können, nicht genau wissen im Mittelmeer ertrunken sind und die uns zeigen, an welche Grenzen wir geraten sind. Ich hätte deshalb vor allem folgende Fragen Frontex und EASO benötigen dringend Unterstützung beim Ausbau ihrer Strukturen, sowohl personell als auch technisch als auch in der Schnelligkeit der Zulieferung von Expertenpersonal aus den Mitgliedstaaten. Ich darf die Kommission sehr herzlich darum bitten, diesem Wunsch auch im Rahmen der nächsten Haushaltsverhandlungen Rechnung zu tragen, weil diese Agenturen sonst wirklich an die Grenze dessen kommen, was sie zu tun vermögen. Ich möchte mich auch bei beiden Agenturen herzlichst dafür bedanken, wie aktiv und intensiv sie arbeiten. Als Zweites stellt sich für mich die Frage, ob wir auf hoher See nicht wieder so etwas benötigen wie eine militärische Gemeinschaftsaktion, um auf der einen Seite Menschen zu retten, um aber auf der anderen Seite auch die Menschenhändler zurückzudrängen, und auch dringend andere Formen der Kooperation mit den Drittstaaten. Denn wenn mittlerweile der IS Teile der libyschen Häfen beherrscht und die Menschen auf Boote zwingt, mit denen sie definitiv nicht ankommen können, sondern jämmerlich ertrinken müssen, dann ist das ein unhaltbarer Zustand, den Frontex und EASO nicht mehr ändern können

Und wir müssen auch den Kampf gegen die Menschenhändler dringendst verstärken und hierbei die Instrumente von Europol schärfen, um dagegen vorzugehen.